Señor presidente, agradezco el tono constructivo que ha dominado la inmensa mayoría de las intervenciones que anuncian un voto favorable. Soy consciente de que este instrumento, esta nueva ley europea va a dar respuesta a esos setenta, ochenta, noventa millones de personas que visitan por propósitos lícitos la Unión Europea con carácter regular anualmente, provenientes de más de ciento cincuenta países. Pero es cierto que el trabajo en el Parlamento Europeo no acaba jamás. Y, por tanto, claro que sí quedan asuntos pendientes. Entre ellos, en efecto, dar respuesta a la demanda humanitaria de aquellas personas que, huyendo de la desesperación o la persecución, intentan llegar al territorio de la Unión Europea y no pueden hacerlo regularmente, de modo que arriesgan la vida en el empeño, exponiéndose a los tráficos ilícitos y de explotación de personas. Ese es el objetivo del visado humanitario que resultó de un voto favorable en este Parlamento Europeo con mayoría cualificada y al que la Comisión tiene la obligación de responder. Estaremos vigilantes en este Parlamento Europeo en la próxima legislatura y en el próximo mandato de la Comisión para que la Comisión dé una respuesta a esa exigencia de al menos una vía legal, una vía regular para que puedan acceder al territorio de la Unión Europea las personas desesperadas que huyen de la persecución y se exponen a los tráficos ilícitos por una simple razón porque no tenían ninguna vía legal o regular para intentarlo sin perder la vida en el empeño, o la de sus seres queridos. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los compañeros y compañeras en este debate por sus aportaciones muy constructivas.